Waar is Europa?, vragen de mensen zich af. Wat doet Europa om dit bloedige conflict tot een einde te brengen?

Wij zullen de migratiestromen moeten volgen. Het zijn onze jongeren die radicaliseren en naar daar vertrekken. Collega's, het is de hoogste tijd voor actie ten eerste moeten we een dialoog met Turkije opzetten, ten tweede moeten we zorgen voor die veilige zone, door de VN gecontroleerd. Dat is wat het Parlement

Die verdienen onze aandacht.